hæstvirtur forseti í desember tvö þúsund og fjögur lagði þáverandi fjármálaráðherra geir h haarde fram skýrslu um umfang skattsvika skýrslan varpaði glöggu ljósi á hvernig skipulögð skattsvik hafa aukist og nýjar skattsvikaleiðir bæst við einkum gegnum erlend samskipti aðdragandi þessarar skýrslu var tillaga til þingsályktunar sem ég flutti ásamt nokkrum öðrum þingmönnum samfylkingarinnar og alþingi samþykkti í maí tvö þúsund og tvö en skýrslan sýnir vel hve mikill ávinningur er að öflugu skatteftirliti og aðgerðum gegn skattsvikum meðal annars í gegnum herta löggjöf þegar áætlað er að allt að þrjátíu og fimm milljarðar tapist af skattfé landsmanna vegna skattsvika það er ljóst að með auknu fjármagnsflæði milli landa hafa skapast möguleikar á að skrá fyrirtæki erlendis og reikningsfæra umsvif fyrirtækja á erlendum vettvangi meðal annars til skattahagræðis og undanskota frá skatti brýnt er því að endurmeta nýjar baráttuaðferðir skattrannsóknir og eftirlit til að mæta nýjum skattsvikaleiðum vegna opnara þjóðfélags og sívaxandi alþjóðavæðingar það var lána kjarninn í niðurstöðum skattsvikanefndarinnar sem vann skýrsluna í henni voru settar fram fjölmargar róttækar tillögur sem munu gerbreyta allri framkvæmd með skatteftirliti og skila miklu fé að mínu mati sem dregið er undan skatti aftur inn í ríkiskassann en meginniðurstaða skýrslunnar var að skattaðilar nýti sér skattaparadís erlendis til að koma tekjum undan skatti einnig eru tekjur erlendis ekki taldar fram og erlendir aðilar notaðir til að breyta niðurstöðu skattskila skipulag skattsvika hefur vaxið meðal annars með ráðleggingu sérfræðinga um bókhalds og framtalssvik ásamt undanskotum í gegnum aðila skráða erlendis rangfærslur í bókhaldi þar sem einkaneysla er færð sem kostnaður fyrirtækja hluti launa til dæmis bónus eða kaupréttur er ekki gefinn upp til skatts og hlutaðeigendum veitt vaxtalaus lán sem ekki eru gerð upp sem upplagt tilefni skattsvika er nefnt í skýrslunni að ísland sé eitt örfárra landa sem ekki leggi skatta á vexti sem greiddir eru úr landi fyrirtækið sér því um eignarhaldskeðju þar sem félag erlendis er látið lána hinum innlenda fé og taka hagnaðinn út í formi hárra vaxta sem eru frádráttarbærir frá innlendum aðilum og skattfrjálsir við greiðslu úr landi heimildir eru nýttar til frestunar á skattlagningu söluhagnaðar nýttar til skattasniðgöngu til dæmis með milligöngu eignarhaldsfélaga hagnaður er tekinn út úr hlutafélögunum með því að selja hlutabréf á undirverði til tengdra aðila erlendis hér eru nokkur af þeim atriðum eða meginniðurstöðum skýrslunnar getið og þar koma fram mjög margar róttækar tillögur til úrbóta sem ég hef ekki tíma til að lesa en ég veit að hæstvirtur ráðherra ekki vel ráðuneytið hefur haft tvö ár til að vinna úr þessum hugmyndum sem þarna koma fram og því er nú spurt hvað af tillögum skattsvikanefndar sem skilaði skýrslu í desember tvö þúsund og fjögur telur ráðherra æskilegt að komi til framkvæmda eru áform á yfirstandandi þingi um að leggja fram tillögur um